Ja, najlepša hvala za odgovor. To je tudi tisto, kar smo v na odboru minuli teden, izpostavili. Sistem deluje, ni najbolj idealen, ampak še vedno deluje in, je velika večina zdravstvene oskrbe, ki jo dobimo popolnoma korektne na vrhunskem nivoju, zato se vsem zdravstvenim delavcem, preden nadaljujem z vprašanjem, tudi, iskreno zahvaljujem. No, glede, na vaš odgovor in, zagovarjanje javnega zdravstva, me zanima, kako obravnavate še eno, zahtevo sindikata, namreč še en sindikat se je takoj pojavil po po zahtevah, Praktikuma in to je Fides, ki pravzaprav napoveduje oziroma zahteva izstop iz enotnega plačnega sistema. Kako se bo pa v tem aspektu odzvala vlada, saj so težnje zelo intenzivne in se lahko hitro razširijo tudi na ostala področja v javnem sektorju? Hvala. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite. ...